Señor presidente, sobre la cuestión del hago mías las palabras de la presidenta de mi grupo y de los otros colegas que han intervenido, en particular, Javier Moreno, justo antes que yo. Yo quería señalar con respecto a otro tema, en el que se va a centrar el Consejo Europeo, el próximo marco financiero plurianual, aprovechando que está aquí la representante del Consejo, la ministra, que hay una serie de programas que son muy importantes a la hora de crear y reforzar la ciudadanía europea.

Es importante que estos programas, en ese nuevo marco financiero plurianual, reciban la financiación adecuada, lo que quiere decir que debe ser superior a la que han recibido hasta ahora.